Da haben wir versucht, als Parlament noch zu korrigieren.

Sie und Ihre Fraktion sind doch locker dabei, immer höhere Anforderungen bei Energieeffizienz, bei höheren Anteilen von erneuerbaren Energien zu haben.

Ich hätte noch ein paar mehr, aber ich darf nicht länger reden.